Iar noi, europarlamentarii aleși de cetățenii Uniunii noastre, avem dreptul, dar și datoria de a i apăra. Aș dori să evidențiez două aspecte importante din dezbaterea raportului Meyer. În primul rând, regret că, în pofida unui număr mare de petiții privind încălcări grave ale drepturilor omului consacrate în Carta drepturilor fundamentale, Comisia Europeană fie refuză, fie explică, sub pretextul lipsei de instrumente, că nu poate acționa. Citez din raportul Comisiei de la Veneția în cazul Constituției ungare odată ratificată, Carta fundamentală a drepturilor omului is a legal, binding piece of legislation, ceea ce pentru Comisia Europeană nu este încă evident. În al doilea rând, în ceea ce privește legislația europeană în materie de mediu, Comisia Europeană ar trebui să controleze mai strict și să acționeze în consecință pentru a garanta respectarea și punerea în aplicare a tuturor actelor și legislației europene, iar acest lucru trebuie realizat în toate fazele dezvoltării proiectelor, nu doar atunci când acestea au fost implementate. Doresc, în acest sens, să atrag atenția Comisiei Europene asupra proiectului gigantic în dezvoltare în România, Roșia Montană.